Señora Presidenta, para atenuar el impacto social y energético, para asegurar una reserva energética segura, hemos presentado tres enmiendas al Pleno con los siguientes objetivos en primer lugar, que el volumen global de las ayudas por año sea descendente, aunque sin ningún tipo de límite porcentual o por empresa. En este sentido, agradecemos la posición del señor Langen de suprimir referencias fijas y que cada Estado miembro pueda decidir con arreglo a sus intereses. En segundo lugar, que las ayudas para la cobertura de costes excepcionales se extiendan hasta el 2030. Tales propuestas servirán para atenuar la dependencia energética que sufren numerosos países de la Unión, entre ellos España.